Panie Przewodniczący!

Dlatego chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera i belgijskich władz na konieczność zapewnienia sprawiedliwej i możliwie najszerszej geograficznie reprezentacji podczas doboru funkcjonariuszy, zgodnie z tekstem preambuły oraz art.

6 dokumentu, który najprawdopodobniej zostanie jutro przyjęty przez Parlament Europejski. Chodzi o to, żeby Służba Działań Zewnętrznych była europejska, a nie miała formę pewnego klubu elitarnego dla wybranych. I druga sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest strategiczny interes Unii Europejskiej, jakim jest wschodni wymiar polityki zagranicznej. Bardzo niepokojący jest fakt, że właściwie oprócz krótkiej wzmianki o kontynuowaniu współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w dziedzinie sprawiedliwości i spraw zewnętrznych, kierunek ten został w dużym stopniu pominięty w priorytetach prezydencji. Dlatego apeluję, aby następne pół roku zostało dobrze wykorzystane w celu zagwarantowania europejskiej perspektywy dla naszych wschodnich sąsiadów.